Pane předsedající, já bych těm, kteří tady vychvalovali úspěchy Východního partnerství, chtěl položit otázku O jakém úspěchu tady chcete mluvit, když ve skutečnosti tento projekt krachuje?

Pokud jde o Arménii, ta se rozhodla pro partnerství s Ruskem, a Ázerbájdžán prakticky suspenduje práci v rámci Východního partnerství.

Kde je jaký úspěch Východního partnerství?